Und heute stellen wir fest, ganze 1 von Fahrzeugen haben solche Systeme.

Deswegen ist diese Gesetzgebung heute so wichtig. Überlegen Sie sich Sie sind im Fahrzeug, Sie haben einen Unfall in der Nacht irgendwo auf einer Landstraße, die wenig befahren ist.

Das sind die Situationen, in denen solch ein System ganz besonders wichtig ist.

Zweitens, dass es nur dann Signale sendet, wenn tatsächlich die Notwendigkeit besteht also das sogenannte schlafende System. Denn uns ist schon klar, was mit solchen Systemen ansonsten geschehen kann.

Deswegen sind die Datenschutzfragen von äußerster Wichtigkeit, und ich denke, wir haben sehr gute Lösungen dafür gefunden.